Daňové úniky některých společností jsou velmi negativně vnímány občany, kteří ztrácejí důvěru v daňové systémy a přestávají věřit ve spravedlnost a rovnost před zákonem. Domnívám se, že pro účinnost boje proti daňovým únikům je nezbytné postupovat společně na evropské úrovni.